Ona ima dvije dimenzije humanu dimenziju spašavanja mogućih unesrećenih ljudi na moru, ali i represivnu dimenziju prema kriminalcima koji su koristili situaciju kada su migranti bježali iz svojih zemalja i završavali, nažalost, često i u vodama Mediterana. Međutim, poštovani gospodine povjereniče, želim istaknuti novi element ove nove Agencije za graničnu i obalnu stražu.

I treba nam dobra suradnja sa zemljama kandidatkinjama na Zapadnom Balkanu.

Molim vas, pronađite način da i njih uključite.